Tocmai pentru că poate legislația existentă până acum are anumite lacune care sunt exploatate în mod defavorabil și s a ajuns la această situație până în prezent. Este nevoie de legislație mai strictă, care să fie respectată și care să fie adoptată în așa fel încât totul să fie foarte clar și să ajungem până la urmă la soluțiile pe care ni le dorim.